virðulegi forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um ívilnanir vegna nýfjárfestinga á íslandi en með frumvarpinu erum við að leggja til rammalöggjöf utan um það hvaða ívilnanir stjórnvöldum og eftir atvikum sveitarfélögum er heimilt að veita vegna nýfjárfestinga hér á landi í samstarfsyfirlýsingu stjórnarflokkanna frá því í maí tvö þúsund og níu kemur fram að lögð verði áhersla á að kortleggja sóknarfæri íslands í umhverfisvænum iðnaði og ýta undir fjárfestingar með tímabundnum ívilnunum til að ná góðum og jöfnum hagvexti sem sé forsenda fyrir nýjum efnahagslegum og félagslegum stöðugleika á íslandi þurfi að stuðla að beinum erlendum fjárfestingum að þessu hefur verið unnið í þessu frumvarpi í töluverðan tíma og tel ég að við séum að kynna nokkuð góða niðurstöðu í þeim efnum en markmiðið með þessu frumvarpi er að örva og efla fjárfestingu í atvinnurekstri á íslandi með því að tilgreina með gegnsæjum hætti í lögum hvaða heimildir stjórnvöld og sveitarfélög hafa til að veita skilgreindar ívilnanir til nýfjárfestinga með frumvarpinu er verið að leggja til að horfið verði frá því fyrirkomulagi sem hefur tíðkast hér á landi að gera sértæka fjárfestingarsamninga vegna einstakra verkefna á grundvelli sérstakra heimildarlaga frá alþingi eins og við þekkjum orðið nokkuð vel og síðan samþykkis eftirlitsstofnunar efta eftir því sem þörf hefur verið metin í hvert skipti

er jafnræði við þurfum líka að horfa til þess að niðurstaðan hefur verið sú að þegar við horfum yfir þá fjárfestingarsamninga sem gerðir hafa verið hér á landi hafa þeir verið tiltölulega fáir þeir hafa verið allt frá árinu nítján hundruð sextíu og sex þá hafa þeir verið sex sem hafa verið undirritaðir sá sjöundi hugsanlega er í meðförum þingsins núna þessir sex sem undirritaðir hafa verið eru vegna álvera og járnblendiverksmiðju það er stóriðju þannig að niðurstaðan úr notkun þessara fjárfestingarsamninga hafa verið tiltölulega einhæfra þegar við horfur til þess hvers konar iðnaður hefur notið þeirra það er sérstakra ívilnana hér á landi og örvunar til uppbyggingar það sem skiptir máli er að þetta frumvarp á líka að tryggja fjölbreyttari fjárfestingar hvaða og örvun til fjölbreyttari nýfjárfestinga hér á landi í stað þessa fyrirkomulags er verið að leggja til að fyrir fram liggi fyrir hvaða samspil ívilnana bjóðast vegna nýfjárfestinga hér á landi og þannig með markvissum hætti reynt að auka möguleika á því að fá til landsins fjölbreytta og jákvæða nýfjárfestingu bara svo ég nefni það aftur er til dæmis þegar við skoðum stöðu fjárfestinga hér á landi í gegnum tíðina þá hafa þeir meira og minna erlendra fjárfestinga meira og minna verið í einni grein og það er fyrir utan bankana sem standa nú ekki lengur þá hefur það meira og minna verið í einni grein og það er stóriðjan þessu viljum við breyta og reyna að fá hingað til lands fjölbreyttari nýfjárfestingu þannig yrði unnt innan þess ramma sem fram kemur í frumvarpinu að veita ólíka samsetningu ívilnana til ólíkra verkefna eftir því sem þörf krefur að því gefnu að veiting slíkra ívilnana samkvæmt ströngum kröfum í frumvarpinu hafi í för með sér efnahags og samfélagslegan ávinning fyrir landið víða í nágrannaríkjum okkar eru ívilnanir vegna nýfjárfestinga í boði og væri því með þessari lagasetningu verið að efla samkeppnishæfi íslands hvað erlenda fjárfestingu varðar og gera íslandi betur kleift að nýta þá sérstöðu sem landið hefur í alþjóðlegu tilliti þær ívilnanir sem lagðar eru til í frumvarpinu felast annars vegar í byggðaaðstoð fyrir fjárfestingarverkefni í landsbyggðakjördæmunum þremur og saman standa þær ívilnanir af stofnfjárstyrkjum frávikum frá tilteknum sköttum og opinberum gjöldum og sölu eða leigu á landi eða lóð undir nýfjárfestingu á hagstæðu verði hins vegar er um að ræða almenna aðstoð óháða staðsetningu verkefnisins sem felst í þjálfunaraðstoð aðstoð vegna nýfjárfestinga lítilla og meðalstórra fyrirtækja rannsóknar og þróunaraðstoð og aðstoð vegna umhverfistengdra fjárfestingarverkefna eru það ívilnanir sem tilgreindar eru í frumvarpinu samblanda af því sem þekkist í nágrannalöndum okkar íslendinga og þeim ívilnunum sem hafa verið í fyrri fjárfestingarsamningum en það ber líka að taka það fram að fjárfestingarsamningar sem gerðir hafa verið vegna stóriðjunnar hafa verið meira og minna til fjörutíu ára það er ívilnanatímabilið hefur staðið yfir í fjörutíu ár einn samningur er vegna álversins í helguvík er eingöngu til tuttugu ára hér er gert ráð fyrir tíu árum eða skemur það er stuðningur eingöngu á upphafsárum fjárfestingarinnar hér á landi þannig að það eru líka gríðarlegar breytingar þó einstök ákvæði séu sambærileg þá er tímalengdin orðin allt önnur heldur en við þekktum áður í frumvarpinu er lagt til að skilyrði fyrir veitingu ívilnunar verði eftirfarandi það er að stofnað sé sérstakt félag um fjárfestingarverkefni hér á landi fyrir liggja greinargóðar upplýsingar um fjárfestingarverkefni þeirra aðila sem að því standa fjármögnun og aðrar slíkar upplýsingar að fyrirhugað fjárfestingarverkefni sé ekki þegar hafið og sýnt sé fram á að veiting ívilnunar sé forsenda þess að fjárfestingarverkefni verði að veruleika jafnframt er eitt af skilyrðunum það að að minnsta kosti sextíu og fimm prósent af fjárfestingarkostnaði sé fjármagnaður án ríkisaðstoðar og þar af sé að lágmarki tuttugu prósent fjármagnað af eigin fé þess aðila sem sækir um ívilnun árleg velta fyrirhugaðs fjárfestingarverkefna sé að minnsta kosti þrjú hundruð milljóna króna eða að nýfjárfestingin skapi að minnsta kosti tuttugu ársverk á fyrstu tveimur árum þess fyrir liggi arðsemisútreikningar sem sýni fram á að nýfjárfestingin sé þjóðhagslega hagkvæm út frá hagsmunum íslensks atvinnulífs og samfélagslegs og sömuleiðs sé það út frá samfélagslegu sjónarmiði jafnframt til dæmis atvinnusköpun byggðaþróun útflutningi skatttekjum nýsköpun og aukinni þekkingu þá er jafnframt eitt af skilyrðunum að um nýfjárfestingu sé að ræða og að tæki og allur búnaður sé nýr þá er enn annað skilyrði það er að viðkomandi nýfjárfesting verði notuð að lágmarki til fimm ára hér á landi þá er starfsemi félagsins sem ívilnun nýtur þá verðum við að gæta þess að hún sé að öllu leyti í samræmi við íslensk lög og stjórnvaldsmæli og þá kemur jafnframt fram sem skilyrði í frumvarpinu að ekki séu fyrir hendi vangreiddir skattar eða gjöld til ríkis eða sveitarfélaga þá er virðulegi forseti í frumvarpinu lagt til að þriggja manna nefnd fari yfir umsóknir um ívilnun og meti hvort skilyrði laganna séu uppfyllt iðnaðarráðherra skipar nefndina og skulu fjármálaráðherra og efnahags og viðskiptaráðherra tilnefna fimm menn hvor en sá þriðji skal skipaður án tilnefningar og vera formaður nefndarinnar umsækjandi leggur fram nauðsynleg gögn og fjárfestingarstofa framkvæmir arðsemisútreikninga sem sýna efnahags og samfélagslegan ávinning nefndin gerir tillögur til ráðherra sem síðan leggur fram boð um ívilnun sem byggir á þeim heimildum sem eru í lögunum þannig gefst kostur á að hafa mismunandi samsetningu ívilnana eftir ólíkum fjárfestingarverkefnum innan þess ramma og þetta byggir allt á þeim ramma sem settur er á regluverki evrópusambandsins í störfum sínum geti nefndin því að teknu tilliti til ákvæða stjórnarskrár og stjórnsýslulaga til dæmis veitt frekari ívilnanir eða ríkari ívilnanir til fjárfestingarverkefna á ystu jaðarsvæðunum það er hinum efnahagslega köldu svæðum á landsbyggðinni en til fjárfestingarverkefna og þá ríkari heldur en til þeirra heldur en til fjárfestingarverkefna í námunda við höfuðborgarsvæðið séu fyrir því málefnaleg rök og að því gefnu að veitingin sé innan ramma þeirra hámarka sem sett eru með lögunum í framhaldi af ákvörðunum um veitingu ívilnunar er síðan undirritaður samningur milli ráðherra og umsækjanda um veitingu ívilnunar þar sem kveður er á um réttindi og skyldur aðila þá er eins og áður segir að þær ívilnanir sem kveðið er á um í slíkum samningi geti að hámarki staðið yfir í tíu ár með frumvarpinu er því verið að leggja til ákveðið ríkisaðstoðarkerfi sem er háð samþykki eftirlitsstofnunar efta í samræmi við sextugustu og fyrstu grein samningsins um evrópska efnahagssvæðið og það sem er líka mikilvægt hér er að það er lagt til að lögin verði tímabundin eða gildi til þrítugasta og fyrsta desember árið tvö þúsund og þrettán að þeim tíma liðnum fari endurskoðun á þessu fram og mat á árangri vegna þess að markmiðið með þessu er að sjálfsögðu við þær aðstæður sem við búum við núna að örva hér nýfjárfestingu með þessari löggjöf og því mikilvægt að þegar komin er sæmileg reynsla á að lagt sé á það mat en þessi dagsetning er ekki algerlega úr lausu lofti gripið heldur er hún notuð vegna þess að á sama tíma fellur úr gildi núgildandi byggðakort fyrir ísland sem afmarkar heimildir íslenskra stjórnvalda til byggðaaðstoðar en þá gefst eins og ég segi færi á að endurskoða þessi lög og þá verði sérstök nefnd sett í það að yfirfara og meta hvernig til hefur tekist virðulegi forseti að þessu sögðu mælist ég til að frumvarpinu verði vísað til annarrar umræðu og háttvirtur iðnaðarnefndar og ég á von á því að það eigi eftir að verða fjörlegum umræður og ég vona svo sannarlega að þetta mál eigi eftir að fá þar brautargengi og þingheimur sé tilbúinn að koma með okkur í þennan leiðangur að horfa með almennum hætti á ívilnanir vegna fjárfestinga koma með okkur í þann leiðangur að fara í þetta þriggja ára verkefni til að byrja með til að freista þess að örva nýfjárfestingar hér á landi sem svo sannarlega er þörf á í samfélaginu eins og staðan er í dag þannig að ég vona svo sannarlega að þetta mál eigi eftir að hljóta jákvæða meðferð og niðurstöðu hjá iðnaðarnefnd þannig að við getum